Odpri beležko in ustvari nov projekt Marjetica. Odpri mail in pokaži Prejeto. Nastavi opomnik v koledarju dvajseti četrti z [ime in priimek] . Kolikšna je življenjska doba lenivca? Koliko stane delnica Ljubljanskih mlekarn? Zakaj ljudje spimo? Pokaži ugodne ponudbe dopustovanj. Kateri avtobus potuje iz Šiške v center? Katera trgovina z alternativno prehrano je v moji bližini? Poišči hitre in zdrave obroke za spomladanski čas. Koliko planktona poje sinji kit? Kolikšna je kapaciteta pljuč delfinov? Nastavi budilko ob devet trideset z melodijo Hej, hej, Ljubljančanke. Kateri je največji koncert na svetu? Kateri producent je sproduciral največ glasbe? Katera znamka kitar izdeluje najkvalitetnejše kitare? Kje lahko najdem najboljšo sedežno garnituro? V katerem časovnem pasu leži Tokio? Koliko kilometrov je devetdeset milj? Pokaži mi sliko NLP-ja. Kakšno bo vreme za prihodnji teden? Pokaži mi zadnja prejeta sporočila. Nastavi časovnik čez deset minut. Ustvari nakupovalni seznam: goveja bržola, peteršilj, svež koriander, kardamom, pomaranča, grenivka, limona, limeta, cimet, klinčki, piment, česen. Kolikšna je višina Mont Blanca? V katerem letnem času se selijo lastovke? V katerem filmu igra Sean Connery? Koliko delov James Bonda obstaja? Kolikšna je moč navadne vtičnice? Koliko zvoka lahko proizvede kitara? Izračunaj: koren iz tristo šestdeset. Pokliči osebo Maja. Pokaži mi e-pošto od osebe [ime in priimek] . Kje v moji bližini si lahko izposodim kolo? Kdaj se začne predvajati Ta teden z Juretom Godlerjem? Kaj pomeni beseda ščemeti? Kje lahko najdem najboljši old fashion koktejl? Ustvari beležko za recept kitajski rezanci. Potrebujemo štiristo gramov moke, dvesto šestnajst gramov vrele vode in sedem gramov soli. Vse sestavine zmešamo, dokler ne nastane gladko testo. Testo ovijemo v folijo in pustimo počivati trideset minut v hladilniku. Najdi najboljši recept za palačinke. Zakaj obstaja potreba po glasovnih ukazih? Koliko obratov naredi pralni stroj Gorenje v eni uri pranja? Koliko vode porabimo za izdelavo bombažne srajce? Koliko je ura v New Yorku? Rezerviraj mizo za dva v hotelu Slon. Napiši sporočilo osebi Mojca: Dobiva se jutri ob dveh v parku. Zakaj med rezanjem čebule jočemo? Kdo je izumil telefon? Najdi najvarčnejši bojler na trgu. Pokliči osebo Ata. Na kakšen način drevesa proizvajajo kisik? Kako izluščiti klorofil? Poveži se z glasbenim stolpom in predvajaj Beatle. Kolikšen je premer kril albatrosa? Naredi pregled mojih aktivnosti. Kako splesti kito iz štirih delov? Kje lahko dobim pralne oreščke? Kdo je napisal Dekameron? Ustvari beležko: Pavlova torta. Potrebujemo: šest beljakov, tristo petinsedemdeset gramov sladkorja, dvanajst gramov koruznega škroba, žlička kisa in žlička vanilije. Za nadev potrebujemo sto gramov jagod, sto gramov borovnic in sto gramov češenj. Poleg tega sto mililitrov smetane. Beljake in sladkor stepemo do trdih vrhov. Že prej dodamo dvanajst gramov koruznega škroba, kis in vanilijo. Vse skupaj pečemo na sto šestdesetih stopinjah dobre tri ure, pustimo, da se ohladi za priprtimi vrati pečice, da ne razpoka. Iz polovice sadja skuhamo kuli. Dodamo sladkor, sadje postavimo v posodico in zagrejemo. Kuhamo do mehkega. Ostalo sadje narežemo, stepemo smetano in vse skupaj sestavimo. Na dno postavimo beljake oziroma torto iz beljakov, čez prelijemo kuli, dodamo narezano sadje in na vrh nabrizgamo stepeno smetano. Nastavi opomnik. Sobota: pojdi na banko, plačaj položnice, pojdi po nakupih, obišči taščo in nabrusi nože. Nastavi opomnik: pokliči zobozdravnika in se naroči na pregled. Poveži se s televizijo in zaženi aplikacijo Netflix. Pošlji sporočilo osebi Miha prek aplikacije WhatsApp: Zdravo, kako si? Pokliči, ko boš lahko. Ustvari beležko: dobra glasba. Johnny Cash: Hurt, John Lenon: Imagine, Tool: Parabola. Guns N' Roses: Mister Brownstone. Red Hot Chili Peppers: Scar Tissue. Na relaciji Slovenj Gradc in Kotlje se je včeraj ob dveh popoldne zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. Napiši sporočilo osebi Nika: Jutri ob šestih zvečer te vabim na svoj rojstni dan. Prinesi obilo dobre volje in ne sekiraj se z darili. Pošlji sporočilo v skupino Sodelavci: Včeraj je na svet prijokala mala Neja s tri tisoč štiristo grami in tridesetimi centimetri. Družina je srečna. Vabim vas na pijačo, da proslavimo ta veliki dogodek. Pokaži mi sliko Eifflovega stolpa. Povej mi, za koliko metrov v stran se giblje Eifflov stolp. Kdaj je bil postavljen Eifflov stolp? Kdaj se je rodil Winston Churchill in kaj je bila njegova najljubša pijača? Pokaži mi leta za Islandijo in izloči najugodnejše. Preglej hotele na slovenski obali in predlagaj najboljše. Rezerviraj sedem dni dopustovanja v Bernardinu.